Personal, cred că cele mai importante părți ale raportului sunt cele care se referă la condițiile de trai din mediul rural, iar în această privință doresc să fac câteva observații. În primul rând, rolul important pe care îl joacă Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală în modernizarea satelor acest fond trebuie să fie finanțat la un nivel suficient și în cadrul viitoarei politici agricole comune, pentru a permite reducerea discrepanțelor între mediul rural și cel urban. În al doilea rând, cred că trebuie să pornim, mai ales în noile state membre, de la modernizarea infrastructurii fizice de bază.

Ultimul comentariu este legat de îmbătrânirea populației rurale, iar aici subliniez importanța programelor destinate, pe de o parte, pensionării timpurii a fermierilor și a muncitorilor agricoli iar, pe de altă parte, instalării tinerilor fermieri.